Spoštovani! Pred nami je predlog zakona o o trgu finančnih inštrumentov, ki bo na področju trgovanja z delnicami, obveznicami in izvedbeni finančnim inštrumentom predvsem vlagateljem zagotovil varno in transparentno poslovanje. Ta zakon je pomemben pri harmonizaciji prava EU, saj v slovenski pravni red prenaša nov evropski zakonodajni paket s tega področja. Zakon tudi podrobneje ureja obstoječe pravne inštitute, ki jih je potrebno spremeniti oziroma preoblikovati, da bo v praksi učinkovitejši. Na področju sistema jamstva za terjatev vlagateljev se dau zagotavlja njihovo poplačilo v primeru stečaja borznoposredniške hiše oziroma investicijskega podjetja. Finančne storitve so zelo pomembno področje, na kateri se EU prizadeva vzpostaviti notranji trg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala. Svetovna finančna kriza v letih dva sedem in osem je pokazala na nujnost reforme sektorja finančnih storitev, zato je EU pričela s celovito reformo zakonodaje o finančnih storitvah, s katero finančnemu sektorju zagotavljajo odpornost njihovih storitev. S tem pa državljanom in podjetjem omogoča prihranke, zavarovanje pred tveganji in naložbe v skupno prihodnost. Cilj celotne finančne zakonodaje v EU je obnova finančne stabilnosti in oblikovanje finančnega sistema, ki koristi gospodarstvu in in vlagateljem, Evropsko unijo pa vrne na pot trajnostne rasti. Novi zakonodajni okvir izboljšuje zaščito vlagateljev z uvedbo strogih zahtev in ravnanj ter krepitvijo vloge nadzornih pooblastil regulativnih organov. V poslanski skupini SMC želimo izpostaviti intenco zakona, ki povečuje zaščito vlagateljev. Vlagateljev bo nova zakonodaja zagotil zagotovila večje varstvo z ukrepi, kot so omejitve provizije, pogoji za opravljanje storitev investicijskega svetovanja, strožje organizacijske zahteve za oblikovanje in posredovanje finančnih produktov, pooblastila za poseganje finančne produkte in razkritje provizij ter drugih stroškov. Investicijska podjetja morajo delovati v skladu z najboljšimi interesi strank. Prav tako novi zakon podrobneje ureja sistem jamstva za terjatev vlagateljev, ki bo zagotavljal popolno, učinkovito, pregledno in nadzorno poplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev v primeru stečaja borznoposredniške družbe. Predlog zakona je usklajen z vsemi zainteresiranimi deležniki, in sicer obema nadzornikoma, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije, ter finančnimi institucijami, kot so Združenje članov borze vrednostnih papirjev, Združenje bank Slovenije, Združenje družb za upravljanje, Ljubljansko borzo, posameznimi borznoposredniškimi družbami in z Odvetniško zbornico Slovenije. Predlogu zakona nasprotuje le Vseslovensko združenje malih delničarjev. V poslanski skupini SMC njihovih predlogov z neomejeni hrambi na fiduciarnih računih nismo upoštevali, ker prinašajo nepreglednost kapitalskega trga. Predlagamo, da se določi časovna omejitev vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu. Novi zakon bo za fiduciarne račune časovno omejitev uvedel v dvanajstih mesecih po uveljavitvi zakona. V Stranki modernega centra menimo, da je obdobje štirih let dovolj dolgo obdobje, da se bo vlagatelj lahko odločil, kaj bo storil s svojimi vrednostnimi papirji. V zvezi predloga Združenja o združevanju dividend v eno izplačilo opozarjamo, da je to možno urediti že sedaj v medsebojnem pogodbenih odnosih. Glede likvidacij borznoposredniških družb ter prenehanje opravljanje investicijskih storitev in poslov pa želimo opozoriti, da je v interesu strank oziroma vlagateljev zagotavljanje ustreznega pravnega varstva. Sledne je država dolžna regulirati oziroma urediti. Vse aktivnosti po likvidaciji pa niso v domeni države, ampak so stvar pogodbenih odnosov med stranko in novim upravljalcem . Pri tem gre za svobodno odločitev stranke, ali bo ostala pri novi borzni posredniški družbi ali pa jo bo zamenjala. Ključno za nas je torej varstvo vlagateljev in njihova razbremenitev eventuelnih dodatnih stroškov. Po naši oceni zakon vsebuje prave ukrepe za zagotavljanje finančnih stabilnosti in izboljšanje nadzora finančnih trgov ter zaščito vlagateljev, zato ga bomo na podlagi navedenih argumentov v poslanski skupini SMC podprli. To pa je tudi naš prispevek k enotnemu pravnemu redu v Evropski uniji oziroma harmonizaciji prava Evropske unije, kot sem že v začetku omenila. Hvala lepa.